Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Rapporteur, la thématique des droits de l'homme est l'un des combats majeurs du Parlement européen et de l'Union européenne dans son ensemble. Je regrette cependant que, sous couvert de l'examen de la situation des droits de l'homme au Sahel, le Maroc soit, une nouvelle fois, montré du doigt par certains au sein de notre Parlement.

N'oublions pas, chers collègues, que le Maroc est l'un des seuls pays à avoir mené une vraie politique de développement dans sa région sahélo saharienne, à y avoir développé un État de droit respectable et fort, lesquels ont permis d'endiguer la montée du terrorisme dans cette région. L'ensemble de notre communauté internationale condamne la défaite de l'État de droit comme vecteur du terrorisme et, pourtant, certains députés européens ferment les yeux sur ce qu'a accompli le Royaume du Maroc.

Monsieur le Commissaire, je souhaite aussi que vous puissiez vous prononcer à ce sujet.